De standpuntnota van de Europese Kamer van Koophandel te Peking van begin september kort geleden dus geeft dat op 647 pagina's met 380 aanbevelingen aan de Chinese regering overduidelijk aan.

Terecht verlangt de Europese Kamer van Koophandel van Raad en Commissie één heldere Europese stem die de belangen van Europese ondernemingen in het rijk van het midden daadwerkelijk vertegenwoordigt en verdedigt.